Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sono contenta del risultato del voto di questa relazione, importante, sulle procedure di autorizzazione dei pesticidi, affinché l'Europa finalmente risponda alle richieste di milioni di cittadini europei che chiedono che i prodotti tossici e pericolosi, non soltanto per la salute, ma anche per l'ambiente, per la biodiversità, vengano finalmente banditi e, soprattutto, si possa arrivare ad avere valutazioni scientifiche pubbliche ed indipendenti e soprattutto trasparenti. Questo è l'obiettivo, la strada da percorrere, per garantire, appunto, che scandali come quello dei Monsanto Papers e dell'autorizzazione del glifosato non avvengano più. Questa Europa deve mettere al centro la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente e dei nostri territori.